Da kann etwas nicht in Ordnung sein! Es ist haarsträubend, was wir täglich bei jeder neuen Untersuchung, bei jedem neuen Ausschuss an mangelndem politischem Willen, an mangelnden Sanktionsmechanismen, an Instrumenten und an Steuerschlupflöchern neu entdecken.

Wegen zu wenig Europa haben wir zu viel an Steueroasen und zu wenig Handlungsmöglichkeit.